Wir haben schon viel gehört, und Sparmaßnahmen sind erfolgt. Wir haben im letzten Jahr, im letzten Haushalt einiges an Geld eingespart. Nur, dieses Haus kann sich auch nicht zu Tode sparen. Die Handlungsunfähigkeit des Europäischen Parlaments würde zuallererst die europäischen Bürger treffen. Der Deutsche Bundestag kostet zum Vergleich im Jahr 7,80 EUR. Das Europäische Parlament kostet 3 EUR. Das sind 25 Cent im Monat pro EU Bürger, weniger als 1 Cent pro Tag. Ich sehe keinen Grund, dass wir Populisten hier nachzugeben hätten.

Selbst wenn wir uns auf Null reduzieren würden, würde es heißen Geschenkt ist immer noch zu teuer! Hier geht es nicht um politische Farbenlehre, sondern auch um unser Selbstverständnis als verantwortungsbewusste Abgeordnete. Da erwarte ich mehr Selbstbewusstsein. Ich erwarte, dass wir dieses Haus und seine Mitarbeiter vor ungerechtfertigter Kritik in Schutz nehmen. Und ich erwarte, dass wir dieses Parlament nicht kleiner machen als es ist.